Spoštovani predsednik, hvala za besedo, kolegice in kolegi, spoštovana generalna sekretarka. Danes je pred nami še eno pomembno odločanje v tem mandatu dosedanji varuhi varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer. Februarja poteče mandat, zato je predsednik republike po posvetovanjih s poslanskimi skupinami v državni zbor poslal predlog za izvolitev novega kandidata. Na poziv o vlaganju kandidatur za to mesto je predsednik republike prejel devet predlogov, kar je sicer precej manj, kot se jih je prijavilo prejšnjem pozivu, ko jih je bilo šestindvajset. Po prijavljenih posameznikih smo se v poslanski skupini Stranke modernega centra podrobno poučili, prav tako smo prisluhnili predstavitvam štirih izmed njih, pri samem ocenjevanju kandidatov pa smo zasledovali najbolj troje lastnosti, torej da na tem mestu želim videti človeka, ki ima potrebne izkušnje z opravljanjem te pomembne funkcije, da ima potrebno zavedanje in skrb za spoštovanje človekovih pravic in da ima posluh za sočloveka. Na podlagi gradiv in predstavitev smo v ožji zbor za to odgovorno mesto uvrstili tudi gospoda Petra Svetino. Zadovoljni smo, da je tudi v okviru posvetovanj predsednik republike z drugimi poslanskimi skupinami prišel do tega, da ima ta kandidat največ možnosti za imenovanje in in je na koncu tudi predlagan s strani, predsednika republike državnemu zboru. Pri njegovi predstavitvi nas je posebej prepričalo njegovo dosedanje poklicno življenje, ki so ga izrazito m oblikovale osebne izkušnje, naj kot primer zgolj omenim njegovo trenutno delovno mesto v zavodu Grunt, ki ga je soustanovil s ciljem ustvarjanja kakovostnih delovnih mest za najtežje zaposljive invalide na podeželju, njegovo zavedanje, da so človekove pravice univerzalne in da morajo biti zagotovljene vsem, ne glede na njihove takšne ali drugačne osebne okoliščine, je pač vsem vidno glede na njegovo dejavnost. Ravno iz tega po vam našem mnenju izhaja tudi njegova zavzetost za to, da bodo, kot je povedal na javni predstavitvi, njegova sporočila jasna in razumljiva, da jih bodo res vsi člani naše družbe razumeli. Funkcijo varuha vidi kot proaktivno, pravi, da bo glasen, a obenem argumentiran v svojem pozivanju za večjo človečnost in pravičnost v naši družbi. Menimo, da so ti pozivi pomembni in nujni, človekove pravice in temeljne svoboščine niso niti približno nekaj samoumevnega, so težko priborjene in zgodovina nas uči, kako hitro so lahko zatrte, odvzete ali nepriznane, z zaskrbljenostjo se lahko zazremo okoli nas, pa pri tem ne mislim posebej daleč, ko lahko vidimo ravnanja, ki so neposredna grožnja človekovim pravicam, zato je toliko bolj pomembno delovanje pravne države in njenih institucij, in varuh človekovih pravic ima to prav posebno vlogo. V poslanski skupini Stranke modernega centra že vnaprej želimo kandidatu po njegovi izvolitvi srečo pri opravljanju njegovega dela in mu tudi že vnaprej čestitamo, obenem pa bi se rad s tega mesta zahvalil tudi za vsa prizadevanja in delo dosedanji varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer, kot že navedeno v poslanski skupini Stranke modernega centra, bomo kandidata Petra Svetino soglasno podprli, hvala lepa. Hvala, gospod ...